Situacija u dijelovima Nigerije pod terorom Boko Harama eskalira, a Nigerija se penje na tablici Globalnog indeksa terorizma gdje danas zauzima

Ovo mora prestati. Pozivam Visoku predstavnicu Mogherini da poduzme konkretne akcije. Vratimo otetu djecu njihovim obiteljima, vratimo djeci djetinjstvo i zaustavimo terore koje provodi Boko Haram.